Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, vous êtes la dépositaire d'une politique extérieure européenne qui est confrontée à un impossible défi. D'un côté, une demande toujours plus forte de nos concitoyens et de nos partenaires pour une réponse collective face aux défis diplomatiques et de sécurité.

De l'autre côté, des prérogatives et des capacités d'initiative prisonnières de volontés politiques nationales de plus en plus frileuses et de capacités nationales de plus en plus réduites. Réduire cet écart, mortifère pour l'Europe, sur la scène internationale est le fil conducteur du rapport Brok que nous vous proposons aujourd'hui. Le principal danger est la dispersion, l'incapacité à nous donner collectivement des priorités réalistes, particulièrement dans un contexte de réduction budgétaire, que vous avez bien souligné. Le but n'est pas de planter le drapeau européen partout en même temps, partout pour le principe, partout là où nous devrions aller. L'objectif est d'être là où nous avons des intérêts et des valeurs à défendre. L'objectif est d'être là où on nous attend, où on nous espère, mais surtout où nous pouvons être efficaces. C'est incontestablement dans notre voisinage, oriental et méridional, que se joue la crédibilité de l'Europe dans les Balkans, au Proche Orient, en Afrique et dans le Caucase. Si nous ne jouons pas un rôle majeur dans ces régions là, ce n'est pas la peine d'exercer la moindre influence sur la scène internationale ni, surtout, d'espérer convaincre nos concitoyens de la pertinence du projet européen.